Vážená pani predsedníčka, to, že v mojej krajine bol úkladne zavraždený novinár a jeho partnerka, ma napĺňa smútkom, hanbou a hnevom.

Hanbím sa, pretože zverejnené odhalenia tohto novinára ukázali, že na Slovensku už roky žijú a podnikajú ľudia podozriví z prepojenia s medzinárodným zločinom. Majú kontakty na úrade vlády, na prokuratúre aj štátnych úradoch, dokonca čerpajú eurofondy. A som nahnevaná, že nikto z tých, ktorých prácou má byť boj proti mafii a korupcii, necíti zodpovednosť za tento stav. Kolegyne a kolegovia, chcem vás dnes požiadať, aby ste sledovali situáciu na Slovensku. Ak by ste mali pocit, že je nad naše sily vyšetriť vraždu Jána Kuciaka a vyrovnať sa odhaleniami, ktoré priniesol, prosím vás, podajte nám pomocnú ruku.